Es wird keine leichte Aufgabe sein, weder bilateral noch multilateral, hier eine Position einzunehmen und die Versuche, z.

die Universalität der Menschenrechte auszuhöhlen und zu untergraben, zurückzuweisen und eine proaktive, starke Menschenrechtspolitik zu machen. Wir haben eine sehr gute Empfehlung des Berichterstatters vorliegen, in der die vielen Aufgaben des Sonderbeauftragten geschildert sind, auch die, innerhalb der EU Institutionen eine bessere Menschenrechtspolitik zu machen. Ich kann Ihnen versichern, dass wir im Menschenrechtsausschuss diese Arbeit nach besten Kräften begleiten und unterstützen werden. Im vorliegenden Mandat ist vorgesehen, dass der Sonderbeauftragte für Menschenrechte das Parlament briefen kann. Ich würde mir wünschen, dass Sie dies deutlicher formulieren, sodass der Sonderberichterstatter oder die Sonderberichterstatterin das Parlament regelmäßig unterrichtet und für Diskussionen zur Verfügung steht. Das ist mir und uns Kollegen hier im Parlament ein sehr wichtiges Anliegen. Abschließend wünsche ich Ihnen, Hohe Vertreterin, eine glückliche Hand bei der Auswahl des oder der EU Sonderbeauftragten für Menschenrechte. Wir brauchen hier eine qualifizierte, eine charismatische Person, die sich energisch, aber gleichzeitig auch mit viel Geduld und Ausdauer für den Schutz der Menschenrechte weltweit einsetzt.